Comme Mme von der Leyen l'a rappelé ce matin, la fragilité de nos démocraties et de l'Union européenne tient à cette recherche historique entre la défense de la liberté, la défense des libertés, du droit de penser et du droit de s'exprimer et, en même temps, le respect des règles de droit qui s'imposent à toutes et à tous pour que nous puissions vivre ensemble

Nous avons inventé et défendu la liberté de la presse et la liberté de penser, mais nous avons su équilibrer vous le savez Madame la Vice présidente, d'autant plus que vous venez d'un pays qui n'a pas toujours connu la liberté d'expression et la liberté de penser librement cette liberté de penser par le principe de responsabilité de ceux qui diffusent et, en même temps, par des règles qui s'imposent à la presse et à la diffusion. On ne peut pas tout diffuser dans nos démocraties. Lorsque j'entends, à un moment où internet vient remplacer le schéma de l'imprimerie, la presse, etc. et va beaucoup plus vite, qu'il faut lui laisser une liberté totale, qu'il ne faut pas le réguler, qu'il faut lui laisser s'autogérer, je pense, Madame la Vice présidente, que nous portons atteinte à l'essence même de la valeur de la démocratie européenne, celle de l'équilibre entre la liberté et la règle.